Glucksmann, mais merci de me donner la parole, même si l'hémicycle est un peu clairsemé. Cela m'aurait permis de m'excuser pour une maladresse que je regrette sincèrement, en ce qui concerne les tout derniers mots de mon intervention d'hier.

Cela dit, ces propos ne sont en rien des propos de haine et je pense en conclusion qu'il est temps de reconnaître qu'il n'y a plus de rebelles depuis longtemps, mais des islamistes dans cette région. Je laisse le dernier mot au rapport de l'ONU qui disait, en juin dernier Idlib est désormais le plus grand dépotoir de combattants terroristes au monde.